Komisja informuje, że nie dysponuje wiedzą o większości umów państw członkowskich w dziedzinie energii. Oznacza to, że nie posiada możliwości reakcji w sytuacji zawierania skrajnie niekorzystnych kontraktów na dostawy spoza Unii, co bezpośrednio obniża bezpieczeństwo energetyczne danego kraju. Zwiększenie uprawnień i związane z tym zaangażowanie Komisji w procesie negocjowania oraz oceny prawnej umów międzyrządowych jest bez wątpienia zasadne. Wierzę, że czynności te zapoczątkują racjonalną politykę cenową i pozwolą ograniczyć kolosalne dysproporcje występujące choćby w umowach poszczególnych krajów z rosyjskim potentatem gazowym. Umowy energetyczne z państwami trzecimi oddziaływują również na funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii. Dużych nakładów wymaga przy tym rozwój infrastruktury przesyłowej. W kontekście tych przesłanek niezbędna wiedza i pomoc Komisji powinna być należycie wykorzystana, a podstawowym środkiem do tego celu jest dzielenie się informacjami dotyczącymi zawartych umów i przeprowadzonych negocjacji.